Hvala, predsedujoča. Odgovor na moje vprašanje želim, da mi ministrica da ustno, na naslednji seji. Sindikat upokojencev Slovenije je v svojem odprtem pismu vladi in poslanskim skupinam predstavil predloge in zahteve za izboljšanje socialnega položaja upokojencev v Sloveniji. Ugotavljajo namreč, da današnja raven pokojnin ne zagotavlja dostojnega življenja za večino upokojencev, njihovo stanje pa se kljub ugodnim gospodarskim razmeram ni bistveno spremenilo, saj se pokojnine dolgo časa niso usklajevale zaradi sprejetega ZUJF-a. Upokojenci so zaradi neusklajevanja pokojnin, njihova ocena je, da so od leta dva tisoč enajst do dva tisoč sedemnajst izgubili tristo devetnajst milijonov evrov. Sindikat upokojencev Slovenije zahteva in pričakuje naslednje: da se najkasneje do tridesetega junija dva tisoč dvajset odpravi izredna uskladitev pokojnin za sedem cela dva procenta. Da se najkasneje do tridesetega novembra dva tisoč devetnajst odpravi izredna uskladitev pokojnin v višini petdeset procentov denarja, ki so ga upokojenci od leta dva tisoč enajst izgubili zaradi neusklajevanja pokojnin, kot ga je določil ZUJF. Da se letni dodatek za leto dva tisoč dvajset določi v dveh zneskih. Prejemniki pokojnin do osemsto evrov naj prejmejo po šeststo evrov, prejemniki pokojnin nad osemsto evrov pa po tristo evrov. Sindikat prav tako zahteva, da se letni dodatek vsako leto valorizira z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zahteva, da vlada naroči celovito analizo realne vrednosti pokojnine, odmerjene v različnih obdobjih, in predlagajo spremembe za zmanjševanje neenakosti med sedanjimi in bodočimi upokojenci. In zadnje, da vlada sprejeme košarico življenjskih potrebščin storitev starostnikov plus petinšestdeset, ki naj bo strokovna podlaga za vodenje bodoče politike na področju pogojevanja skrbi za socialno, varstvo upokojencev. Zdaj, podatek, da imamo približno dvesto osemdeset tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, seveda nam tudi, ni v ponos. Zato ministrico Ksenijo Klampfer sprašujem, kako se bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti opredelilo do zahtev sindikatov upokojencev. Sprašujem tudi, s katerimi konkretnimi ukrepi namerava ministrstvo izboljšati socialni položaj upokojencev, glede na to, da se pripravlja prenova pokojninskega sistema. Hvala lepa.